virðulegi forseti ég vil þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir hreinskilni hann lagði áherslu á það að hér er algert stjórnleysi hjá ríkisstjórninni og við séum fyrst núna tuttugasta og sjötta nóvember að sjá einhver mál hann nefndi það að þetta væri sjálfsagt það sem háttvirtur þingmaður atli gíslason taldi í vor að væru brot gegn þingsköpum brot gegn skýrum löggjafarvilja og brot gegn skilgreiningum í frumvarpi um þingsköp kaldhæðnin var hins vegar sú að hann vildi ekki hafa það fólk sem var búið að vinna í icesave í allt sumar og í allt haust með sér á sjó eða við sauðburð enda er kannski hans helsti háseti hann sendi hann á sjó meðan við hin vorum að vinna þetta ég held að það segi nokkuð um stöðuna á stjórnarheimilinu og spurningin er sú hvort þessir aðilar sem eiga að vinna þessa vinnu fyrir hönd stjórnarliða séu nákvæmlega að vinna þessi störf sem hann nefndi hér en ekki að vinna vinnuna sína sem er að ræða um icesave og fara yfir það mál